De mensen die het slechtst af zijn, in de slechtste onderhandelingspositie verkeren, zijn de textielwerkers.

Daar kunnen wij wel wat aan doen en daar moeten wij wel wat aan doen.

Wij willen naar verplichtingen om ervoor te zorgen dat wij schone kleren produceren.